frú forseti háttvirtur þingheimur góðir tilheyrendur framan af árinu sextán hundruð tuttugu og sjö bjuggu að talið er um fimm hundruð manns í vestmannaeyjum í tyrkjaráninu illræmda drápu ræningjarnir með köldu blóði að minnsta kosti þrjátíu og sex manns og hnepptu í fjötra og fluttu nauðuga á brott rúmlega tvö hundruð fjörutíu vel innan við helmingur íbúanna sennilega um tvö hundruð manns komust undan gátu leynst í heimaey voru staddir í úteyjum eða uppi á landi þessi hrikalegi atburður lifir enn í minningu og sem hluti af sögu vestmannaeyja og íslands en eyjarskeggjar gáfust ekki upp þó að ránið hafi markað sögu eyjanna ekki bara árum og áratugum heldur öldum saman hélt lífið áfram og með vélvæðingu bátaflotans í eyjum frá og með nítján hundruð og sex byrjaði nýtt ævintýri sem endaði í blómlegri fimm þúsund manna byggð þegar það var svo næst náttúran sjálf sem tók í taumana með eldgosi nítján hundruð sjötíu og þrjú eins og sagan væri þá þegar ekki orðin nógu dramatísk eyjamenn urðu að yfirgefa heimabyggðina að nóttu en þeir sneru flestir aftur þeir gáfust ekki upp þeir hófu hreinsunar og endurreisnarstarfið og á ný stendur blómleg byggð í eyjum látum okkur stórbrotna sögu vestmannaeyja verða lrædóm hvatningu og fyrirmynd nú góðir landsmenn ránið sem við erum að fjalla um í dag er annars eðlis ræningjarnir eru ekki frá fjarlægu barbararíki heldur úr okkar eigin röðum rán var það og rán skal það heita þegar okkar góða og farsæla norræna velferðarsamfélagi var rænt í nafni innfluttrar háskalegrar og mannfjandsamlegrar hugmyndafræði um einkagróðann sem drifhvöt allra hluta þegar einkavæðing varð að vinsælla tískuorði en flest annað þegar græðgin var gerð að dyggð og þegar oflátungshátturinn snobbið hrokinn og heimskan fengu nær öll völd í íslensku samfélagi það er erfitt að tímasetja nákvæmlega hvenær þessi viðhorfsbreyting varð var það nítján hundruð níutíu og eitt nítján hundruð níutíu og fimm en sannar lega upp úr aldamótunum síðustu fara hlutirnir að fara verulega úrskeiðis eitt er ljóst og það er það að einkavæðing bankanna og oftrú íslenskra stjórnmálamanna á skilvirkni og skynsemi hins frjálsa markaðar eru þar miðlæg það er þessi hugmyndafræði sem hefur reynst okkur skelfilega dýr í nafni afskiptaleysi horfðu menn á skuldirnar hrannast upp og bankakerfið vaxa þjóðarbúinu algjörlega yfir höfuð hreinar erlendar skuldir íslensk þjóðarbúsins fóru í fyrsta sinn í sögunni yfir hundrað prósent af vergri landsframleiðslu um eða upp úr aldamótunum ég ritaði þá grein í morgunblaðið og vakti athygli á þessari alvarlegu staðreynd einn maður hafði samband við mig og deildi með mér áhyggjum af því máli nokkrum árum síðar voru þessar tölur komnar í fjögur hundruð fimmtíu prósent af vergri landsframleiðslu skuldir heimila og fyrirtækja ruku upp og það sem verra var það komst í tísku að veita einstaklingum og fyrirtækjum með allar sínar tekjur í innlendri mynt lán í erlendum gjaldeyri hinn frjálsi markaður keyrði þjóðarbúið á kaf í skuldum og í nafni hugmyndafræðinnar mátti ekki og átti ekki að skipta sér af þeirri þróun frelsið fólst af hálfu stjórnvalda í eftirlits og afskiptaleysi hinir frjálsu litu svo á að frelsinu fylgdi engin samfélagsleg ábyrgð meðan á þessari þróun stóð frá og með aldamótunum og tilheyrandi ójafnvægi geisaði í íslensku hagkerfi jók efnahagsstjórn ríkisstjórna á vandann með því að dæla stóriðjufjárfestingum inn í hagkerfið með því að lækka skatta í þenslu og verðbólgu um tugi og aftur tugi milljarða með því að hækka íbúðalán í níutíu prósent og hækka

í boði sjálfstæðisflokksins og ekki síður framsóknarflokksins og undir lokin í boði sjálfstæðisflokks og samfylkingar eða muna menn ekki eftir hnyttnum auglýsingum framsóknarflokksins í aðdraganda alþingiskosninganna tvö þúsund og þrjú um níutíu prósent húsnæðislán mitt í þenslunni á sama tíma þakkaði flokkurinn sér dugnað í stóriðjumálum árangur áfram ekkert stopp var slagorðið og það er einmitt það ekkert stopp það kom fram í október tvö þúsund og átta og enginn hafði staldrað við og spurt sig að því á hvaða vegferð við værum þeim sem gagnrýndu vegferðina var ýtt til hliðar með háðsglósum vinstri hreyfingin grænt framboð gerði hvað hún gat með tillöguflutningi ræðuhöldum greinaskrifum og bókaskrifum til að vekja athygli

hér í þingsalnum eru enn menn sem tóku þátt í þeim málflutningi þeir vilja kannski rifja það upp með okkur núna hvernig þarna var staðið að málum við fluttum tillögu á útmánuðum tvö þúsund og fimm þar sem við lögðum til hvað að draga úr eða stöðva þensluhvetjandi stóriðjuframkvæmdir að fjármálaeftirlitinu yrði gert að fara í raunverulega áhættugreiningu í bankakerfinu að seðlabankanum yrði falið að beita bindiskyldu og öðrum stýritækjum til að hemja ofvöxt bankakerfisins að hætt yrði við frekari skatta ækkanir í þenslunni í greinargerð með þeirri tillögu sem er vel að merkja sett fram miðju ári tvö þúsund og fimm stendur í framhaldi af umfjöllun um það hvort hægt sé að ná mjúkri lendingu í hagkerfinu hættan er hins vegar augljóslega sú að miklu verr fari til dæmis ef ytri skilyrði versna snögglega og eða ríkisstjórnin sér ekki að sér harkalegt samdráttarskeið verðbólguskot samfara snöggri og mikilli gengislækkun krónunnar rýrnun kaupmáttar og greiðsluerfiðleikar heimila og fyrirtækja með tilheyrandi erfiðleikum í fjármálakerfinu gætu orðið útkoman sem sagt brotlending en ekki mjúlending það varð svo sannarlega það sem því miður gerðist að lokum brotlending hrun og það var varað við því og bent á það svo snemma sem á árinu tvö þúsund og fimm enda segir rannsóknarnefndin hér að síðustu forvöð til að grípa í taumana ef ekki hefði átt illa að fara voru á árinu tvö þúsund og sex þar í liggur að mínu mati mesta ábyrgðin mesta vanrækslusyndin mestu afglöpin að frátöldu því að bera sjálfa stefnuna fram að aðhafast ekkert að gera ekkert og nota ekki tímann sem menn höfðu til þess að taka í taumana það er sárgrætilegt að standa frammi fyrir því núna að svona fóru menn að ráði sínu þessi rannsóknarskýrsla dregur upp hrollvekjandi mynd af sambúð tiltekinna stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka og fjármagnseigenda af sambúð og samskiptum bankanna og eigenda sinna af andvaraleysi og aðgerðaleysi og loks úrræðaleysi og lömun íslenska stjórnkerfisins afar að hruninu kom yfir þetta þurfum við nú allt að fara heiðarlegt og einart uppgjör við það sem leiddi til hrunsins haustið tvö þúsund og átta er mikilvægt og óumflýjanlegt sem hluti af því að komast í gegnum og sigrast á okkar erfiðleikum það er óendanlega dapurlegt að lesa og þó á hlaupum sé enn sem komið er áfellisdóminn sem skýrslan birtir okkur hitt skiptir samt öllu máli hvernig okkur gengur að vinna okkur í gegnum og út úr þessum erfiðleikum það er okkur þrátt fyrir allt að takast þó að ýmislegt sé enn mótdrægt við gerum hvað við getum í þeim efnummog vinnum dag og nótt að því þau okkar sem hafa fengið það öfundsverða hlutskipti eða hitt þó heldur að taka við þrotabúi nýfrjálshyggjunnar og reyna að greiða úr þeim málum það eru sem betur fer ýmis jákvæð teikn á lofti tuttugu og fjögur prósent fjölgun farþega hjá stærsta flugfélagi landsins frá áramótum fimm prósent fleiri erlendir ferðamenn frá áramótum innlend framleiðsla útflutnings og samkeppnisgreinar afgangur af vöru og þjónustuviðskiptum við útlönd möo raunhagkerfið íslenska er að stórum hluta að spjara sig aðdáunarlega vel þegar gervihagkerfið er fallið þegar froðan er fokin burt nú verðum við hvert og eitt og öll saman að axla ábyrgð ekki bara einstakir stjórnmálamenn heldur stjórnmálaflokkar og talsmenn hugmyndafræði stjórnsýslan öll vissulega en líka fjölmiðlar líka háskólasamfélagið hvað með heildarsamtök hvað með verslunarráð sem hældi sér af því að níutíu prósent af þeirra frjálshyggjuhugmyndum hefðu náð fram að ganga og lögðu til að við hættum að kenna okkur við hin norðurlöndin enda stæðum við þeim svo miklu framar forseti

svona var þetta svona er þetta við verðum að horfast heiðarlega í augu við okkur sjálf annars komumst við aldrei yfir og frá þessum kafla í okkar sögu það er ósköp einfalt mál verum stór verum ekki lítil viðurkennum mistökin þau eru okkar alveg eins og afrekin sem við státum af á tyllidögum íslensk þjóð hefur sem betur fer svo óendanlega mikið til að vera stolt af það gerir okkur ekkert nema gott og hollt að játa mistök á þessu skeiði í sögu okkar við getum eftir sem áður státað af ævintýralegu uppbyggingarskeiði nær samfellt alla tuttugustu öldina sem reisti ísland úr öskustó fátæktar og niðurlægingar á síðmiðöldum og til þess að komast í fremstu röð í lok aldarinnar sem leið foreldrar okkar afar okkar og ömmur voru hetjur sem unnu ótrúlegt þrekvirki á sínu æviskeiði ísland er fullt af hvunndagshetjum þið sem glímið við erfiðleika dagsins eruð án atvinnu eða verðið að leita tímabundið til hjálparstofnana þið eruð hetjur biðraðirnar hjá mæðrastyrksnefnd eru þeim til skammar sem fóru svona með okkur en ekki ykkur sem þar standið berum höfuðið hátt íslendingar geta það þó á bátinn hafi gefið við gefumst ekki upp þó á móti blási við sigrumst á þessum erfiðleikum eins og öllum öðrum í okkar sögu ég þakka rannsóknarnefndinni og ekki síður siðfræðihópnum fyrir vel unnin störf nú hefst annar kafli og hann er ekki síður mikilvægur að vinna úr þessum miklu gögnum og gera allt það sem gera